50 des femmes ont une retraite inférieure à 600 euros. La plupart des cas révélés de fausses déclarations ou de non déclaration du travail sont féminins.

Oui, tout ce qui peut être fait pour parvenir à éradiquer les pratiques scandaleuses à l'égard des femmes au travail et dans la société doit être fait.

Les gains envisagés sont tellement importants et les sanctions encourues jugées si faibles que, disons le mot, des salopards n'hésitent pas à continuer d'exploiter des êtres humains comme s'il ne s'agissait que de bétail. Il est plus qu'urgent de placer les États membres devant leurs responsabilités et d'exiger les sanctions les plus fermes à l'égard de ceux qui se croient au dessus des lois.